Monsieur le Président, honorables députés, ce débat montre que ce problème des sans abri existe au sud, au nord,

Il existe dans pratiquement toutes les grandes villes. Cela montre qu'il s'agit un problème local, mais aussi d'un problème européen, et nous ne pouvons pas nous soustraire à ce problème en disant qu'en fin de compte, l'Europe n'a pas de compétences ou les compétences résident principalement auprès des États membres ou des autorités locales.

Nous voulons nous engager et nous voulons trouver des solutions. Le défi est considérable, les chiffres ont été mentionnés et les ressources qu'il nous faut sont également considérables, mais pas impossible à mobiliser. Je suis d'accord que la première solution est effectivement l'offre parce qu'il y a un déficit énorme au niveau de l'offre en Europe. Le marché du logement est devenu un marché spéculatif, il faut pouvoir le dire aussi.

D'abord, le travail, l'emploi. Vous n'avez pas de logement, vous n'aurez pas d'emploi. Vous n'avez pas de logement, votre santé se dégrade.

Nous avons donc besoin d'une approche globale qui attaque d'abord le problème du logement mais qui accompagne ceux qui sont les victimes d'une exclusion absolue, dans le retour non seulement vers l'emploi, mais je dirais vers la dignité parce que les personnes qui sont dans les rues

Nous avons des textes admirables nous avons la déclaration, nous avons le socle, nous avons nos valeurs il s'agit aujourd'hui d'agir et c'est un appel qui émane de chaque côté de ce Parlement.

crois qu'il est important que nous nous mettions ensemble pour travailler sur un concept, pour rassembler les États membres, les entités locales avec le Comité des régions, entre autres, pour effectivement élaborer une approche commune. Certes, elle ne sera pas uniforme puisque, malgré tout, les situations sont diverses, mais nous avons besoin d'un fil, un vrai fil qui guide nos politiques, qui inspire aussi les politiques à mettre en œuvre.